Zbog čega ste učinili sve da kolegica Šuica ne bude izabrana i kad ste Vi taj problem stvarali jedini dok je ovdje Odbor za pravne poslove rekao da je sve u redu? Znači, Vi ste zbog unutarnjopolitičkih problema u Hrvatskoj napravili problem vlastitoj državi.